Je l'avais dit, lors de mon intervention au cours du débat du mois de janvier, et je le répète aujourd'hui. Les entreprises, qu'elles soient ou non multinationales, doivent assumer ici leur part de responsabilité.

Trop peu, car ce projet a été lancé l'année dernière et qu'il a fallu plus d'un millier de morts avant qu'il ne se concrétise.

Quelle solution alors? Pour ma part, je considère que les entreprises qui s'engagent dans la voie de la responsabilité sociale doivent être contraintes juridiquement de tenir leurs engagements. Il est intolérable que les entreprises qui communiquent sur leurs bonnes actions en matière de RSE soient les mêmes qui imposent à leurs sous traitants des cahiers des charges les empêchant de les mettre en œuvre. La seule contrainte morale ne suffit pas. Nous le constatons bien. Nous devons donc passer à la vitesse supérieure et obliger les entreprises à mettre en adéquation leurs paroles et leurs actes. Le commissaire De Gucht a évoqué l'éventualité de suspendre les préférences accordées au Bangladesh dans le cadre de l'initiative Tout sauf les armes. Sans vouloir dédouaner ces autorités, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. D'abord parce que ces préférences sont peu importantes au vu du volume exporté par le Bangladesh, de sorte que cela pèsera peu sur les autorités du pays. Ensuite, parce que, de notre côté, nous avons récemment accordé des préférences exceptionnelles sur le textile au Pakistan et que nous voterons aujourd'hui en faveur de la réintroduction de la Birmanie dans le système des préférences généralisées. Alors pensez vous, Monsieur le Commissaire, qu'il soit cohérent de stigmatiser le Bangladesh à un moment où il cumule catastrophes naturelles, instabilité politique et drames humains?